Też się przyłączam do gratulacji dla pani poseł sprawozdawczyni. Pani bardzo dzielnie i wytrwale broniła stanowiska Parlamentu Europejskiego w tych negocjacjach i rzeczywiście udało nam się w czasie rozmów trójstronnych obronić naszą pozycję, wiele jej kluczowych aspektów, co sprawia, że fundusz ten będzie korzystny dla wszystkich państw członkowskich dzięki tworzeniu też nowych form i perspektyw współpracy w sektorze obronnym. Dla grupy ECR istotne było to, aby ten nowy fundusz został wykorzystany do zwiększenia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw w całej Unii. I jednocześnie dążył do tego, żeby powstawały nowe formy kooperacji, a nie tylko, by powielać dotychczasowe działania. Warunek wstępny polegający na współpracy co najmniej trzech różnych przedsiębiorstw z trzech państw członkowskich pomoże zrealizować ten cel i to uważam za duże osiągnięcie koledzy też już o tym wspominali. Po drugie, ważne jest to, że w ten sposób pomożemy również małym i średnim przedsiębiorstwom, a także spółkom średniej kapitalizacji w tworzeniu produktu końcowego niezbędnego dla naszego wzrostu gospodarczego.